Monsieur le Président, malgré toutes les initiatives législatives, que ce soit aux États Unis, en Grande Bretagne, dans d'autres parties du monde, en Europe évidemment, nous pouvons dire que nous n'avons toujours pas mis un terme à ce qui constitue vraisemblablement la plus immense distorsion de marché de l'histoire de l'économie moderne, à savoir l'existence de groupes financiers

L'existence même de ces mégabanques est une menace permanente qui pèse sur nos sociétés et sur leurs contribuables, qui leur permet en fait de socialiser les pertes et de privatiser les bénéfices.

Résoudre ce problème est un impératif si nous voulons que l'industrie de la finance redevienne un secteur économique soumis à la discipline qu'imposent la transparence et la concurrence.

Nous attendons évidemment, avec une impatience non dissimulée, sa proposition législative, qui je le regrette arrivera vraisemblablement trop tard pour que nous puissions la transformer en un acte législatif sous cette législature ci, mais en tout cas, je pense que nous devons aller le plus loin possible dans cette direction avant la fin de la législature.